frú forseti ég tel og ég held að háttvirtur þingmaður hljóti að vera mér sammála um það að við búum í friðsælasta hluta heimsins það hefur orðið gjörbreyting á öryggisstöðu í þeim hluta heims sem við búum í þær vár sem við stóðum áður andspænis eru horfnar það er nú ekki mitt mat í sjálfu sér heldur bandaríkjamanna donalds romdfield og dicks cheneys varaforseta ég er þeirrar skoðunar að varnarstefna íslendinga eigi að byggjast á aðild okkar að atlantshafsbandalaginu á tvíhliða varnarsamningnum frá nítján hundruð fimmtíu og eins og að við þurfum á loftvörnum að halda ég er þeirrar skoðunar að það sé hægt að fara ýmsar leiðir til þess að tryggja loftvarnir sem hugsanlega við gætum fallist saman á að væru fullnægjandi bandaríkjamenn segja til dæmis að það væri hægt með því að hafa þá flugsveit sem núna er í englandi og því er meira að segja haldið fram að hún sé það tæknilega vel búin að hún væri skemmri tíma að taka sig á loft koma hingað og lenda heldur en núverandi flugsveit sem er á keflavíkurflugvelli væri að hafa sig á loft samningsmarkmið íslensku ríkisstjórnarinnar snúast einungis um þessar fjórar þotur sem innan skamms munu ryðga á öskuhaugum til lítilla hagsbóta fyrir varnir íslendinga ég er þeirrar skoðunar að samningsmarkmið íslensku ríkisstjórnarinnar séu röng ég er þeirrar skoðunar að hún taki ekki á mjög mikilvægum þáttum í öryggismálum þjóðarinnar eins og til dæmis öryggi á hafinu og ég er þeirrar skoðunar að sjálfstæðisflokkurinn hafi með einmuna klaufaskap klúðrað þessum samningaviðræðum að minnsta kosti síðustu tólf mánuðina það er

sé svona hnípinn í sæti sínu vegna þess að hann er ekki stoltur af frammistöðu sinna manna